Doświadczenia wynikające z dziesięciu lat Partnerstwa Wschodniego uzasadniają konieczność jego dalszego istnienia.

Podstawowy problem to model partnerstwa, który z jednej strony integruje ekonomicznie i w mniejszym stopniu politycznie kraje do niego należące z Unią Europejską, zaś z drugiej zatrzymuje je na etapie przedakcesyjnym. Partnerstwo w dotychczasowej postaci jest bowiem uważane przez członków jako swego rodzaju alternatywa dla pełnego członkostwa w Unii Europejskiej. Po dziesięciu latach trzeba się na coś zdecydować, bowiem utrzymywanie dotychczasowego modelu nie przyniesie powodzenia. Uważam, że nasi wschodni partnerzy powinni otrzymać jasny przekaz przez nas wypracowany, co do ich przyszłości w Unii Europejskiej.